serait une catastrophe pour ce continent, tant économiquement qu'humainement.

Pour nos frontières communes, pour les frontières de l'Europe, pour nos frontières extérieures, quoi de plus logique que nos frontières soient protégées par nos troupes, par notre agence, par notre logique de protection de ces frontières, où que

Une frontière extérieure est une frontière européenne.

J'espère que, finalement, nos frontières seront protégées par une dynamique européenne.